La consecuencia se perjudica al sector, una competencia desleal y, por parte de los Estados, se perciben menos derechos aduaneros.

Le corresponde a la Comisión dar una solución. Es necesario dar una solución, una respuesta al sistema productivo y una respuesta a los Estados.

Los consumidores también lo están sufriendo.